Tout ce que nous avons entendu depuis une heure, ce sont des évaluations négatives sur la situation actuelle en Turquie situation politique, situation judiciaire, situation des affaires, situation de l'éducation, situation du respect des minorités religieuses.

Ouvrons plus de chapitres de négociation!

C'est un dialogue politique beaucoup plus exigeant qu'il faut avoir avec la Turquie, qui est un grand partenaire, mais l'ouverture de chapitres de négociation vient récompenser un pouvoir turc qui fait fausse route.

Ce Parlement est élu pour les citoyens européens des États membres, et je ne suis pas certain qu'ils suivent cette voie.